Muchos ciudadanos han perdido a sus seres queridos, se han quedado sin empleo o han tenido que cerrar su negocio. Pero creo que debemos estar orgullosos de la respuesta ante esta crisis de la Unión Europea. Cuando aprobamos el Plan de Recuperación de la UE, les transmitimos un mensaje muy importante a nuestros conciudadanos Europa está con vosotros, Europa no os va a dejar solos, vamos a salir de esta juntos. Pero no todo está resuelto. El dinero hay que gastarlo bien algunos Gobiernos quieren gastarlo de forma insensata. El vicepresidente del Gobierno español, por ejemplo, esta semana, en una entrevista, sugería que los fondos del Plan de Recuperación debían usarse para crear nuevas élites empresariales. Y yo lo quiero decir con absoluta claridad desde este Parlamento Europeo, haremos lo necesario para asegurar que el dinero se gasta bien, no se gasta para ayudar a amigos y amiguetes que se utiliza para favorecer a las familias en educación, sanidad para luchar contra el cambio climático y proteger a nuestro planeta. Porque Europa no es un cajero automático, sino una oportunidad de luchar por el bienestar de nuestras familias.